áðan að þessi hæstvirtur heilbrigðisráðherra sem nú er tekinn við hans bíður erfiðara verkefni en margra þeirra sem hann hefur á myndum uppi á vegg hjá sér í ráðuneytinu nefnilega að tryggja annars vegar

draga eins og hægt er úr útgjöldum og hins vegar að tryggja að þeir sem

verða úti við aðstæður eins og þær sem við búum við tryggja að búið sé eins vel að þeim og hægt er af auðvitað sjúklingum en þó sérstaklega notendum heilbrigðisþjónustu úr hópi aldraðra og úr hópi barna ég get auðvitað nefnt ýmsa aðra hópa það er ljóst að á þeim tíma auðvitað næstu mánuði og við skulum reikna með að heilbrigðisráðherra eigi lengri tíma í starfi en bara næstu tvo mánuði á næstu mánuðum og missirum verða það ekki hinir stórkostlegu minnisvarðar sem heilbrigðisráðherra fæst við að reisa það verður ekki fé til að bæta við

rekstur og þess vegna hljóta störf heilbrigðisráðherra að beinast að því að gera hlutina öðruvísi gera þá betur að nýta féð eins vel og mögulegt er og að virða fyrir sér þá forgangsröð sem heppilegust er í heilbrigðisþjónustunni það er verkefni sem menn hafa haft á orði í þessum ræðustól og annars staðar þar sem fjallað er um heilbrigðismál síðan ég man fyrst eftir umræðu um þau efni þá hafa verið settar á stað nefndir og samdar skýrslur en því miður virðist það verkefni að eiga við þessa forgangsröð of erfitt til þess að stjórnmálamenn hafi hingað til og heilbrigðisstarfsmenn geta fengist við það að neinu ráði þarna liggja auðvitað mikil tækifæri þó að það geti verið sársaukafullt að setja upp slíka röð og núna er meiri þörf á því en nokkurn tíma áður en það er auðvitað ákveðin tækifæri líka á krepputímum á þeim tímum þegar á bjátar vegna þess að þeir krepputímar hvetja menn til að hugsa upp á nýtt til að finna nýjar leiðar og það eru

og mikið mannahald og ný tæki sem bjóðast til framfara á þessu sviði það eru auðvitað tækifæri til að hvetja íslendinga eða taka þátt í þeirri fyrirætlan íslendinga kannski réttara sagt að temja sér heilbrigðari lífshætti sem spara beinlínis í heilbrigðiskerfinu á hverjum degi og eru veruleg fjárfesting fyrir framtíðina af þeim augljósu ástæðum að maður sem lifir þokkalega heilbrigðu lífi þegar hann er ungur eða á miðjum aldri kostar heilbrigðisþjónustuna sennilega minna þegar hann eldist það eru tækifæri til þess að efla á tiltölulega ódýran hátt forvarnir á mörgum sviðum bæði í beinum heilbrigðismálum en einnig í fikniefnamálum og geðheilsumálum það eru tækifæri í samstarfi við önnur ráðuneyti til að búa betur að íþróttum bæði afreksíþróttum en ekki síður almannaíþróttum með ýmsum hætti og það eru líka tækifæri til að huga að skipulagi heilbrigðisþjónustunnar og einkum tengslanna á milli heilsugæslunnar annars vegar og sjúkrahúsanna hins vegar á milli heimilislækninganna annars vegar og sérfræðinganna hins vegar og ég held að spurning síðasta ræðumanns um hugmyndir heilbrigðisráðherra í því efni um tilvísanakerfi sem við höfum rætt líka þingmenn í salnum í tíu fimmtán tuttugu ár og hægt er að hafa með ýmsum hætti ég tek undir spurningar síðasta ræðumanns til heilbrigðisráðherra um hugmyndir hans í þeim efnum og öðrum þeim tiltölulega einfaldari hlutum sem hægt er að ráðast í á næstu mánuðum og missirum